Voorzitter, collega's, eerst en vooral wil ik mevrouw Ries bedanken voor het prachtige resultaat.

Van bij het begin waren de meningen verdeeld over hoe we de problematiek rond plastics kunnen aanpakken. Zelf ben ik er nog steeds rotsvast van overtuigd dat plastics zelf niet de oorzaak van het probleem zijn, maar de manier waarop we ermee omgaan.

Maar de echte oplossing ligt natuurlijk in onderzoek en innovatie, de zoektocht naar materialen die echt milieuvriendelijk zijn. Wat mijn visie of de uwe ook moge zijn, één ding is zeker de Europese burger vraagt om een urgente actie en deze richtlijn beantwoordt daaraan.